Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, lors de sa réunion du 4 mai 2010, le Collège des commissaires a décidé de relancer les négociations en vue d'un accord d'association entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Tout porte à croire que, si ces négociations aboutissent à un accord, les producteurs agricoles européens seront confrontés à d'importants problèmes, notamment dans les secteurs de la viande bovine, de la volaille, des céréales et des fruits et légumes. Des conséquences néfastes indirectes pourraient également s'ensuivre pour d'autres secteurs, tels que celui, par exemple, de la viande de porc.

En effet, alors que l'Europe se veut pionnière en matière d'exigences sanitaires, d'hygiène, de traçabilité, de respect de l'environnement et, notamment aussi, de normes sociales, imposant aux producteurs européens une conditionnalité très contraignante, la production du bœuf notamment brésilien, par exemple révèle encore aujourd'hui des lacunes vétérinaires et sanitaires. En acceptant les importations des pays du Mercosur qui ne répondent pas aux normes européennes, nous risquons de devoir assumer une lourde responsabilité dans la défense des intérêts de nos consommateurs et de pénaliser les producteurs européens par la pratique des deux poids, deux mesures. Monsieur le Commissaire, je vous demande la plus grande vigilance à cet égard.